Politica adusă de așa zisa reorganizare urbană duce la dispariția treptată a identității acestui grup, care și a construit cultura în jurul cetății de pe drumul mătăsii. Cred că mutarea populației uigure din locuințele tradiționale și demolarea Kashgarului sunt măsuri care încalcă drepturile minorităților. Mai mult, orașul este considerat a fi cel mai bine păstrat exemplu de arhitectură islamică din Asia Centrală.

Recomand includerea centrului vechi în lista patrimoniului cultural universal UNESCO, ca parte a drumului mătăsii.